Mehrsprachigkeit ist bekanntlich ein Spiegelbild der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der EU, und das ist auch sehr wichtig.

Das sind 30 Jahre, in denen die europäischen Firmen sich mit hohen Übersetzungskosten herumschlagen und unter Umständen Wettbewerbsnachteile auf dem Weltmarkt hinnehmen mussten. Immaterielle Vermögenswerte wie Marken und Patente sind zweifellos schwer in Zahlen zu fassen, werden aber als Besicherung für Kredite herangezogen und bekanntlich auch bei Ratings berücksichtigt. In diesem Sinne wird das mit dem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit ausgearbeitete, zumindest in Teilen der EU geltende neue Patentrecht, bei dem nur noch ins Deutsche, Englische und Französische übersetzt werden muss, sicherlich so etwas wie eine bürokratische Erleichterung darstellen.

Nicht zuletzt kann bei konsequenter Anwendung der drei Arbeitssprachen Deutsch, Englisch und Französisch ein Großteil der Bevölkerung wirklich erreicht werden. Die Neuregelung stärkt und das freut mich persönlich natürlich auch die Stellung der deutschen Sprache, die immerhin laut Umfrage aus 2006 die am meisten gesprochene Muttersprache innerhalb der EU ist.